Hvala za besedo, gospod predsednik. gospe poslanke, gospodje poslanci! Določitev trajnega zamika izplačila pravice iz naslova napredovanja v višji plačni razred oziroma napredovanja v naziv ali višji naziv za vse javne uslužbence in funkcionarje je glavni namen predlagane zakonske spremembe. sprememba je potrebna zaradi vzpostavitve enotne ureditve časovne dinamike izplačevanja pravice do plače potem, ko so izpolnjeni pogoji za napredovanje. Tako se ureditev, ki sicer velja kot interventni ukrep že od leta dva tisoč petnajst, prenaša v sistemski zakon. Glede na to, da bi interventni ukrepi prenehali veljati konec letošnjega leta in bi kot posledica javni uslužbenci pridobili pravice do višjih plač s prvim aprilom oziroma prvim majem, je nujno potrebno sprejeti to novelo, če želimo preprečiti, da bi se javnofinančni odhodki v naslednjem letu povečali za približno petdeset milijonov evrov. V poslanski skupini Desus se zavedamo, da so prihodkovne zmožnosti državnega proračuna omejene. O tem nas najbolj najbolj nedvoumno prepričuje zaključni račun proračuna države za leto dva tisoč sedemnajst, ki izkazuje podatek, da se je proračun države v tem letu še dodatno zadolžil. Glede na preteklo leto za ena cela šest milijarde evrov. Zato da država sploh lahko funkcionira. In skrb za vzdržnost javnih financ v takih okoliščinah ne more biti samo puhla fraza. Zato podpiramo predlog zamika izplačevanja višjih plač. Prav tako podpiramo dopolnilo, ki smo ga sprejeli na odboru in s katerim smo določili izjemo za primere, ko je naziv pogoj, da javni uslužbenec na novem delovnem mestu sploh lahko začne delati. V takem primeru je seveda potrebno določiti, da se glede na pridobljeni naziv tudi višja plača pridobi z začetkom dela na del na tem delovnem mestu in ne šele s prvim decembrom. Najbolj pomembno pri tej zadevi pa je, da se z uveljavitvijo enotne sistemske ureditve časovne dinamike izplačevanja pravice do plače v skladu z napredovanji strinja tudi večina sindikatov javnega sektorja. Ne vsi sindikati. To je potrebno poudariti. Sindikati policije, vojske in pravosodja, niso podpisali sporazuma z vlado. S sklenjenimi, sklenjenim dogovorom med socialnimi partnerji oziroma s sprejetjem te novele zakona se bosta dosegla dva cilja: odhodki proračuna bodo po oceni nižji za petdeset milijonov evrov. Dogovor pa je sestavni del širšega sporazuma, s katerim so bili odpravljeni vzroki za morebitni stavkovni val zaposlenih v javnem sektorju. In to je bistveno. Gre za ukrep, ki je usklajen med vlado in sindikati javnega sektorja, zato bomo v poslanski skupini Desus predlog zakona podprli. Hvala lepa.